Monsieur le Président, Messieurs les Commissaires, Monsieur le Ministre, je ne m'habituerai jamais à ce que les Conseils européens soient préparés par le Conseil Affaires générales, et je regrette que M.

Depuis qu'il y a la présidence stable, nous n'avons plus, nous, le Parlement européen, de contacts avec les chefs d'État et de gouvernement.

Ce n'est pas le vrai Conseil européen sur la croissance que nous, au sein du PPE, avons demandé dès le mois de décembre de l'an dernier. Quelques éléments de réflexion d'abord, nous n'entendons plus les tenants de la croissance zéro. C'est une bonne nouvelle. Ensuite, je réitère l'idée que nous devrions examiner l'efficacité de la dépense publique. Je propose un audit indépendant, qui pourrait être conduit par la Cour des comptes européenne et les vingt sept cours des comptes nationales, pour savoir où nous pourrions faire des économies vingt sept armées, plus d'ennemis des programmes de recherche financés quinze fois sans coordination

C'est un mot qui est insuffisamment employé.

Oui, il faut un grand plan d'infrastructures pour les routes, le numérique, l'espace et l'université. Enfin, pour les États en difficulté, je suggère que nous puissions réfléchir, dans le prolongement des propositions de Jean Paul Gauzès, à la mise en place de structures de défaisance de la dette, au delà des ratios, avec licence bancaire, c'est à dire à l'accès à la trésorerie de la BCE pour le redressement des États.

il faut que chaque État paie ses dettes.